... težko vprašanje, izvolite. Predsednik, hvala za besedo. Spoštovana ministrica, ministrici , spoštovani ministri. Kolegice in kolegi. Zdaj, k današnjemu vprašanju me je spodbudila nedavna debata, ko smo se pogovarjali, v tej hiši o medkrajevnem linijskem prometu. Če se spomnimo, je tekla debata o tem, kdo naj bo vse upravičen do brezplačnega, medkrajevnega linijskega prometa, in veseli me, da je ta državni zbor, podprl predlog, SMC , da se brezplačni prevoz, uvede tudi za vojne veterane. S poglabljanjem, zgodovinskega spomina na nastanek države se vedno znova aktualizira vprašanje vloge in pomena veteranskih organizacij, nenazadnje tudi takrat so se nekateri spraševali, zakaj bi nekaterim, dopustili možnost brezplačnega prometa, s priznavanjem teh organizacij in predvsem primernim odnosom do veteranov se namreč država nekako oddolži posameznikom, ki so v preteklosti služili državi, bodisi da so se borili za njo ali kako drugače pomagali v kakšnih ključnih trenutkih. Odnos do veteranov je tako, ot dober pokazatelj odnosa do nacionalne zgodovine do, njenega spoštovanja in tudi do priznanja vloge posameznikov, tistih, ki so člani ali pa tudi ne, veteranskih organizacij v, nastanku države, pri nas tudi v osamosvojitvenih procesih. Ključen predpis, ki prepoznava pomembno vlogo vojnih veteranov in z ne izhajajočih pravic, je Zakon o vojnih veteranih. mogoče na tem mestu ni odveč omeniti še Zakon o vojnih invalidih in Zakon o žrtvah vojnega nasilja. Pa vendarle, veteranske organizacije opozarjajo, da bi vsaj Zakon o vojnih veteranih moral biti deležen določenih sprememb, pri uresničevanju nekaterih določb se namreč pojavljajo težave, na primer pri pridobivanju statusa veteranskih organizacij ter pri določanju pogojev za pridobitev statusa vojnih veteranov . Teh odprtih vprašanj je še več. Moje vprašanje je, zanima me torej, ali ste seznanjeni s temi pobudami za spremembo veljavne zakonodaje strani veteranskih organizacij in kako boste pristopili k reševanju njihove problematike. Prav tako me zanima, ali so predvidene kakšne normativne spremembe oziroma na kakšen način boste preučili in oblikovali možne predloge sprememb na področju varstva vojnih veteranov. Hvala lepa. Gospa ministrica, pet minut je vaših, izvolite. Hvala. Gospod ...